Ich danke für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung der vorliegenden Entschließung, und ich hoffe auf einen positiven und gewinnbringenden Austausch in den letzten Gesprächen. Ich bin der festen Überzeugung, dass der internationale Handel eine starke und schlagkräftige Welthandelsorganisation benötigt. Die Wirtschafts und Finanzkrise hat gezeigt, dass das bereits bestehende Handelsrecht die allermeisten Mitgliedstaaten vor protektionistischen Maßnahmen bewahrt hat. Das ist wirklich ein Erfolg, auch wenn man manche Tendenzen in die umgekehrte Richtung sieht. Die WTO und mit ihr das gesamte Handelsrecht ist ein großer Gewinn. Es ist unumgänglich, den bisherigen Weg einer intensiven globalen Kooperation fortzusetzen und weitere Integrationsschritte in diesem Bereich zu gehen. Mit großem Bedauern blicke ich auf den Stillstand, eventuell sogar das Nichtzustandekommen der DDA. Allerdings müssen wir auch Folgendes einsehen Die Staaten, die verhandeln, sind nicht mehr die gleichen wie zu Anfang der Doha Runde vor zehn Jahren. Wir haben uns alle verändert in dieser Zeit, und deshalb ist auch die Diskussion sektorspezifisch fortzuführen. Persönlich halte ich es eigentlich für unrealistisch, an einem großen Entwurf festzuhalten.

Wir brauchen eine starke WTO gerade wir als Europäische Union brauchen sie.